nú þegar sjö ár eru frá hruni íslenska fjármálakerfisins ríkissjóður er að ná fyrri styrk og kjörtímabilið er hálfnað er rétt að spyrja hvaða áform ríkisstjórnin hafi um endurreisn réttinda og þjónustu sem nauðsynlegt var að skerða sem viðbrögð við hruninu í kvöld vil ég því gera þrjú málefni að umtalsefni verðtryggingu húsnæðismál og fæðingarorlof þessi ríkisstjórn var stofnuð um tvö verkefni fyrst og fremst leiðréttingu verðtryggðra lána aftur í tímann og afnám verðtryggingar á nýjum lánum þetta var kjarninn í kosningaloforðum framsóknarflokksins óhætt er að segja að leiðréttingin hafi valdið nokkrum vonbrigðum hjá landsmönnum ekki síst ungu fólki sem á nú erfiðara með að koma þaki yfir höfuðið vegna þeirrar hækkunar á húsnæðisverði sem fylgdi í kjölfar leiðréttingarinnar ríkisstjórnin hefur heldur ekki verið til viðtals um leiðréttingu námslána þó forsendubrestur námslána sé jafn mikill og húsnæðislána formaður framsóknarflokksins hæstvirtur forsætisráðherra taldi einfalt mál að afnema verðtryggingu fyrir kosningar en lítið hefur verið um efndir eftir kosningar í febrúar bað ég um sérstaka umræðu við hæstvirtan forseta um verðtryggingu en tæpa fimm mánuði

miðað við verkleysi ríkisstjórnarinnar í þessum málum þarf ekki að undra að hæstvirtur forsætisráðherra hafi ekki viljað ræða annað mikilvægasta kosningaloforðið sitt ég hef því lagt beiðnina um sérstaka umræðu um verðtryggingu fram að nýju nú sjáum við hverju fram vindur kjörtímabilið er nú rúmlega hálfnað og enn hefur ekkert skref verið stigið til að auðvelda ungu fólki að komast út á húsnæðismarkaðinn eða til að draga úr kostnaði leigjenda húsnæðisvandi ungs fólks er stærri í dag en við upphaf kjörtímabilsins það hefur tekið ríkisstjórnina á þriðja ár að koma með einhver útspil í húsnæðismálum yfirlýsingar húsnæðismálaráðherra og stefnuræða forsætisráðherra eru hástemmdar en rýma illa við upplýsingar í fjárlagafrumvarpinu á næsta ári á að leggja til stofnframlög í fjögur hundruð íbúðir já þið heyrðuð rétt aðeins fjögur hundruð íbúðir í félagslega kerfinu ríkisstjórnin er því ekki að koma til móts við gríðarlegan húsnæðisvanda ungs fólks hvorki með uppbyggingu almenns leigumarkaðar né með því að auðvelda kaup á húsnæði ríkisstjórnin lækkar hins vegar vaxtabætur um einn og hálfan milljarð húsaleigubæturnar sem hafa lækkað í tíð þessarar ríkisstjórnar eiga nú að hækka um sjö hundruð milljónir fjárlagafrumvarpið segir ellefu hundruð milljónir en ég minni á að þegar var búið að lofa fjögur hundruð af þeim milljónum á þessu ári þær áttu að vera mótvægisaðgerð vegna hækkunar matarskatts en hafa ekki enn skilað sér til leigjenda áttatíu þúsund milljónir notaði ríkisstjórnin til að lækka skuldir þeirra sem eiga húsnæði en leigjendur fá sjö hundruð við í samfylkingunni munum því enn á ný leggja fram tillögur okkar í húsnæðismálum um uppbyggingu almenns leigumarkaðar og tækifæri fyrir ungt fólk til að kaupa húsnæði ef fæðingarorlofsgreiðslur hefðu þróast til samræmis við laun frá hruni væru hámarksgreiðslur á mánuði átta hundruð fjörutíu og fimm þúsund krónur eftir erfiðan niðurskurð var síðasta ríkisstjórn byrjuð að hækka fæðingarorlofið aftur og lögfesti lengingu þess úr níu mánuðum í tólf lengingin er mikilvæg til að búa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla núverandi ríkisstjórn hætti hins vegar við lenginguna og hefur ekkert hækkað fæðingarorlofið ef frá eru taldar tuttugu þúsund krónur árið tvö þúsund og fjórtán ekki stendur til að hækka fæðingarorlofið á næsta ári hámarksgreiðslurnar verða því áfram þrjú hundruð og sjötíu þúsund krónur fólki er vart stætt á að taka fullt fæðingarorlof við fæðingu barns lengur og feðrum sem taka orlof fækkar ár frá ári við í samfylkingunni munum leggja fram frumvarp á næstu dögum um lengingu fæðingarorlofs í tólf mánuði hækkun hámarksgreiðslna í fimm hundruð þúsund og áætlanir um frekari hækkun á næstu árum því við jafnaðarmenn viljum að ungt fólk sjái fyrir sér framtíð á íslandi